Demokratie braucht Verfahren, und Verfahren funktionieren nur so gut, wie die ihnen zugrunde liegenden Regeln sind.

Deshalb brauchen wir endlich ein funktionierendes Untersuchungsausschussrecht. Wir müssen dort, wo es Missstände, Fehlverhalten, Skandale gibt, aufklären, Licht ins Dunkel bringen. An die Stelle von Kolportage oder Verdacht müssen wir Klarheit und Wahrheit stellen, genauso wie an die Stelle von Verschleierung und Verdunklung. Das ist unsere Aufgabe, und zwar im Interesse und im Namen der Bürger. Wir müssen alle relevanten Dokumente sichten können. Wir müssen alle relevanten Zeugen und Betroffenen hören können, auch vor Ort, und Nichterscheinen oder die Weigerung auszusagen oder Falschaussagen müssen ernste und wirksame Folgen haben. Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, der heute leider nicht zur Abstimmung steht Die Lebenserfahrung zeigt, dass der Aufklärungswille in einem Untersuchungssausschuss nicht immer auf allen Seiten gleich stark ausgeprägt ist. Ich bedauere das, weil eigentlich unabhängig von nationalen Interessen oder Rücksichtnahmen oder parteipolitischen Interessen oder Rücksichtnahmen alle denselben Aufklärungswillen haben sollten. Aber die Erfahrung zeigt, dass gelegentlich die Minderheit sehr viel mehr und deutlicher bereit ist, Tatbestände zum Vorschein zu bringen, als die Mehrheit. Deswegen brauchen wir zwingend die Möglichkeit für Minderheitenberichte in Untersuchungsausschüssen.